Señor Presidente, una vez más en este Parlamento tenemos que abordar, para rechazar, la situación en la República Democrática del Congo. Esta vez, nuestra condena más firme a las masacres en la zona oriental. Quiero manifestar nuestro apoyo a soluciones políticas y pacíficas del conflicto. Las soluciones militares acarrean más muerte, más dolor y más violencia a la población. Queremos mostrar, también, nuestra preocupación por el refuerzo del mando militar de los Estados Unidos en África y de su papel de desestabilización en distintos países y también en la República Democrática del Congo.

La Unión Europea deberá también poner en marcha una investigación independiente sobre el papel de las multinacionales europeas en cuanto a la vulneración de los derechos sociales y ambientales y también de sus lazos con la financiación de grupos armados para poder seguir con la explotación del subsuelo congolés. El director ejecutivo adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2015 declaraba que el 2 de los beneficios anuales de explotar los recursos naturales iban para financiar estos grupos armados internos. También pensamos que debe garantizarse la no injerencia y la soberanía de la República Democrática del Congo. Y, señor Comisario, respetar esta soberanía política significa que la población pueda beneficiarse de sus recursos naturales, para lo cual es necesario instaurar el control sobre las actividades de las multinacionales mediante la revisión y la derogación de todos los contratos mineros y forestales, así como respetar el derecho a la soberanía alimentaria y la anulación de la deuda, que, entendemos, son medidas imprescindibles para dar respuesta a las necesidades más básicas y urgentes de la población.